Že tako gre za občutljive teme, ko lahko izmenjava podatkov pomeni tudi stopnjo nadzora, predvsem pa prekomernega vmešavanja v človekove pravice. In zato se mi zdi pomembno, da Evropska unija na tem področju sprejme tiste ukrepe, ki bodo na nek način povezani tudi ne samo z Evropsko unijo, ampak tudi s širšim evropskim prostorom, z vsemi 47 evropskimi državami, ki tudi spadajo v tako imenovani obseg delovanja Sveta Evrope. In se mi zdi pomembno, da Evropska unija podpre in pristopi k nastajajočem protokolu evropske konvencije za borbo proti terorizmu, ki se nanaša ravno na področje radikalizacije in novačenja za teroristične dejavnosti, in tudi s tem prispeva k bolj učinkovitim sredstvom v boju proti terorizmu.